Voorzitter, als ik sommige gelukkig lang niet alle maar als ik sommige bijdragen van collega's hoor, dan bekruipt me toch een beetje het beangstigende gevoel alsof het gaat om verwende kinderen die elke avond aan een rijk gevulde tafel aanschuiven zonder zich af te vragen waar hun eten eigenlijk vandaan komt. Het zijn boeren in Europa die zorgen voor ons dagelijks brood. En in 2050 hebben ze wereldwijd negen miljard monden te voeden. Dat vergt een inspanning van de Europese Unie, maar ook meer productiviteit in ontwikkelingslanden.

Boeren doen dit 24 uur op 24, zeven dagen in de week, en voor een loon dat in de meeste lidstaten ook nog eens onder het minimum zou vallen.

Nou, mét haar de supermarkten, die keer op keer boeren dwingen om een nog lagere prijs te accepteren, terwijl iedereen weet dat alles valt of staat met een eerlijke prijs voor een eerlijk product. Andere collega's hoor ik hameren op groen en duurzaam. En ze vinden mij aan hun zijde. Maar reken boeren dan af op hun resultaten, als het gaat om duurzaamheid. En geef ze de ruimte om de manier van duurzaamheid te kiezen die daadwerkelijk bij hun bedrijf past. Dus geen harnas van onmogelijke eisen, maar duurzaamheid die bij je bedrijfsvoering aansluit. Voorzitter, ik wil niet over dertig jaar moeten terugkijken en moeten concluderen dat wij vandaag in het Europees Parlement ófwel de totaal liberale lijn hebben gekozen, ófwel de totaal stalinistische lijn, die beide niet goed zijn voor onze landbouw. Want dan zullen we moeten vaststellen dat we ons voedsel niet meer zelf produceren en dat we het moeten importeren van de andere kant van de wereld.

Ik wil langs deze weg de vele boeren bedanken, de jonge agrariërs ook die ik de afgelopen jaren heb mogen ontmoeten, die met heel veel liefde, met heel veel kennis, met heel veel toewijding 24 uur per dag dit beroep voor óns en u kunt hameren wat u wilt, dit wil ik nog even zeggen voor óns willen uitoefenen.